Gratulálok Turmes jelentéstevő úrnak, és szeretném Magyarország példáját megemlíteni.

Ez is azt mutatja, ez a konkrét példa, hogy az energiahatékonyság a legjobb járható út.